Monsieur le Président, chers collègues, on ne connaît que trop bien les erreurs dramatiques qui ont pu découler de l'utilisation de la peine de mort. Or, non seulement le Pakistan a recours à la peine de mort, mais en plus, il en fait une utilisation dénuée de tout encadrement. On ne peut tolérer qu'une telle sentence soit utilisée contre des mineurs, et il est inacceptable qu'elle soit mise en pratique avant même que soit prononcé un jugement définitif.